todos convencidos de que, para superar la crisis económica actual, la Unión Europea debe reforzar sus alianzas y estrategias internacionales en materias prioritarias, como son, por descontado, el crecimiento y el empleo. Pero es la innovación la piedra angular sobre la que deben pivotar las propuestas concretas para forjar conjuntamente un nuevo modelo económico global más sostenible, inteligente, justo y duradero. Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 2020 es la Unión por la innovación, que destaca la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en el ámbito de la innovación con el objetivo de impulsar una economía más sana, más próspera, estable y, también, una sociedad más justa y dinámica. Y, en ese sentido, la inversión en IDi revierte, por un lado, en un uso más eficiente y sostenible de los recursos energéticos y, por otro, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Pero, sobre todo, permite hacer del conocimiento y de la creatividad los motores de la sociedad. Creo que una apuesta decidida en materia de educación y formación, así como la transferencia de innovación en las condiciones de trabajo, pueden revertir en este modelo económico global más justo y sostenible que todos buscamos. Y para ello es muy claro que es imprescindible que nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos incorpore también la bandera común de la innovación.